hæstvirtur forseti það mál sem ég mæli hér fyrir er um það hvað við teljum í frjálslynda flokknum þingmenn frjálslynda flokksins að þurfi að gera nú við þær aðstæður sem eru uppi í þjóðfélaginu eftir að hafa séð jú þær tillögur sem komið hafa frá ríkisstjórn fram til þessa um mótvægisaðgerðir vegna niðurskurðar á þorskafla og eftir að hafa setið fjölmörg þing í landshlutunum um stöðuna sem þar er uppi með sveitarstjórnarmönnum einstakra byggðalaga og eftir að hafa farið um landið í sumar og rætt við mjög marga sem stunda fiskveiðar þá er það okkar niðurstaða sem hér birtist að leggja það til í þingsálytkun að þorskaflinn á íslandsmiðum á fiskveiðiárinu tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og átta verði aukinn við teljum í samræmi við þá stefnu sem við reyndar töluðum fyrir í frjálslynda flokknum á síðastliðnu vori að það megi eigi af því veita að auka þorskaflann um fjörutíu þúsund tonn og tillagan gengur út á það að auka þorskaflann um fjörutíu þúsund tonn á yfirstandandi fiskveiðiári tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og átta og að þeirri viðbót fjörutíu þúsund tonnum verði úthlutað til aflamarks og þorskaflamarks krókabáta sem verði hækkað sem nemur hlutdeild þeirra í fjörutíu þúsund tonna viðbótinni

sem sagt tekist sérstaklega á við þann mikla vanda sem er til staðar í sjávarútvegsbyggðunum það fylgir svofelld greinargerð með þessari þingsályktunartillögu hæstvirtur forseti

verða þær helstu raktar hér í stuttu máli en nánar gerð grein fyrir þeim við umræðu málsins á alþingi þegar málið kemur þar á dagskrá vonandi verður það sem fyrst í október svo að málið berist meðal annars til hagsmunasamtaka fyrir aðalfundi þeirra nú í haust og þau geti kynnt sér þau rök og umræður sem fram koma við fyrstu umræðu málsins það er mikil nauðsyn nú að ræða rök og tillögur hafrannsóknastofnunarinnar ofan í kjölinn enda er um vafasaman málstað og framsetningu að ræða í skýrslum hafró og mun ég færa fyrir því rök hér í máli mínu flutningsmenn telja að margt bendi til þess að uppvaxandi árgangar ungþorsks séu á íslandsmiðum í meira mæli en gert er ráð fyrir í gögnum hafrannsóknastofnunar á þessu ári hefur verið mikið um lokanir veiðisvæða vegna uppvaxandi þorsks sem er undir fimmtíu og fimm sm að stærð það er tveggja þriggja og fjögurra ára þorsks og ekki er ólíklegt að skyndilokanir vegna ungþorsks geti orðið með mesta móti á þessu ári meðaltal skyndilokana vegna þorsks síðastliðin tíu ár er um sextíu lokanir ár hvert

ára þorska sem þriggja ára nýliðar inn í þorskstofninn og hafa verið áberandi í þorskveiðinni síðastliðið ár og hafa reyndar að stórum hluta borið hana uppi en stóra spurningin er hvernig það megi vera að lokanir árið tvö þúsund og sex það er á síðasta ári hafi verið áttatíu og sex vegna þorsks í uppvexti og að nú stefni í að þær verði áttatíu til níutíu á árinu tvö þúsund og sjö bæði árin og um það má sjá í skýrslunni um nytjastofna fyrir árið tvö þúsund og sex til tvö þúsund og sjö en þar er um aflahorfur

hafa þá skýrslu undir höndum eða vilja fletta upp á því síðar það er hins vegar hægt að færa þær gleðilegu fréttir inn í þennan þingsal hæstvirtur forseti að skyndilokanir þessa árs eru nú þegar komnar milli hundrað fimmtíu og hundrað sextíu hundrað fimmtíu og þrjú eða hundrað fimmtíu og fjögur þegar ég heyrði síðast sagt frá því í útvarpinu eftir þeim upplýsingum sem ég hef eru skyndilokanir vegna þorsks þegar nú komnar yfir áttatíu sumar skyndilokanirnar í þeirri tölu eru bæði vegna lokunar á þorski eða ýsu það er það hefði lokast eftir hvorri reglunni sem var þetta segir hæstvirtur forseti að skyndilokanir þessa árs stefna yfir hundrað að óbreyttu þær hafa sem sagt ekki verið fleiri í þessum viðmiðunartíma sem ég hef farið hér yfir það þarf að fara mörg ár aftur í tímann til að finna slíkan fjölda skyndilokana vegna þorsks ef rétt mun verða spá mín um að þær fari yfir hundrað sem ég tel mjög líklegt því að nú fer í hönd sú árstíð þegar hafið kólnar við strendurnar og þorskurinn leitar af grunnmiðunum niður á dýpið og verður þar af leiðandi meira inni í veiðinni ég fór vítt og breitt um landið í sumar og ræddi við fiskimenn um það hvað þeim fyndist um það hvað væri að vaxa upp af ungviði á íslandsmiðum svörin voru að ég hygg að níutíu og fimm til núll núll prósent á þá leið að ekki mætti fara upp fyrir tuttugu og sjö til þrjátíu faðma án þess að lenda í eintómum smáfiski kerfið er auðvitað þannig upp byggt á íslandsmiðum í dag að það eru allir að leita í stærri fisk það er enginn að leita eftir því að vera í smáfiski þrátt fyrir það er staðan sú sem ég er að lýsa

henni verður ekkert á móti mælt þetta eru staðreyndir af skyndilokunarkerfinu skyndilokunarkerfið byggir á því að loka miðum tímabundið í hálfan mánuð þessu kerfi var áður beitt í sjö daga en er nú almennt lokað í fjórtán daga við hverja mælingu sem fer yfir mörk og hér er miðað við fisk sem er undir fimmtíu og fimm cm í stærð á þorski sem sagt tveggja og upp í fjögra ára

hvernig veiðinni er hagað hér á íslandsmiðum verður ekki hægt að draga aðra ályktun af þessu en þá að það mun meira að vaxa upp af ungþorski en gert er ráð fyrir það séu ekki hundrað og fimmtán milljónir þriggja ára nýliða eins og hafrannsóknastofnun gerir ráð fyrir sem meðaltal af þeim árgöngum sem núna á að vera að vernda heldur sé það hærri tala þegar lélegasta nýliðunin hefur verið á íslandsmiðum hafa skyndilokanir farið niður í átta niður í sextán þegar nánast varð ekkert vart við smáfisk á íslandsmiðum þá fór nú oft um marga bæði fiskimenn og aðra en þetta er sem sagt staðreynd máls hæstvirtur forseti og þetta eru upplýsingar sem hafa verið að bætast í frá því á vordögum að sjávarútvegsráðherra og ríkisstjórnin ákvað að skera þorskaflann niður í hundrað þrjátíu þúsund tonn það veita jú allir að við höfum hlýsjó á íslandsmiðum um þessar mundir og þar af leiðandi eru uppvaxtarskilyrði þorski góð svo framarlega sem hann hefur nóg æti ef menn hins vegar keyra fram með þann þorskkvóta sem núna á að veiða eftir á þessu fiskveiðiári og miðað við þá reynslu sem er af skyndilokunum og þá geng ég út frá því að það sé ekki verið að loka á draugaveiði kannski verið að loka á raunverulega veiði það er auðvitað þannig það er verið að loka á raunverulega veiði þannig að það er verið að aflabrögðin af smáfiski sýna okkur að það er mikið að vaxa upp mun meira en gert er ráð fyrir í skýrslum hafrannsóknastofnunar og er ég ekki þar með að fullyrða að þorskur á íslandsmiðum sé að yfirfylla miðin eða að þau séu alveg yfirfull af þegar undir höndum og ég vænti þess að hæstvirtur ráðherra muni taka mið af því á haustdögum þeim upplýsingum sem hann hefur í höndum og hafa bæst við eftir að hann tók þá ákvörðun sem ég hef talið ranga alla tíð að skera aflann niður um yfir sextíu þúsund tonn ef við lítum á þann sóknarvilja skipstjórnarmanna sem vissulega er til staðar að sækja ævinlega í stærsta fiskinn og besta fiskinn sætir í raun og veru undrun að við skulum fá upp allar þær skyndilokanir sem verið hafa á þessu ári þar sem komið er í ljós að mínu viti að við eigum von á betri innkomu árganganna sem eru að vaxa upp inn í veiðistofnana á næstu árum en gert er ráð fyrir má auðvitað spyrja sig hver yrði þá mesti ávinningur okkar á komandi árum hann er vissulega sá að þessi þorskur fái nóg að éta á komandi mánuðum og töflu sem er hér aftast í þingskjalinu um samspil á meðalfallþunga þorsks annars vegar og stærð loðnustofnsins hins vegar ef menn skoða það sjá menn að þar er yfirlit annars vegar yfir meðalfallþunga þorsksins í þrjátíu ár sem er efri taflan neðri taflan er stærð loðnustofnsins annars vegar stærð veiðistofnsins og hins vegar heildarveiðin súlurnar eru heildarveiði af loðnu en strikið er stærð veiðistofnsins ef menn líta á þetta sjá menn væntanlega að það er beint samhengi á milli þess þegar fallþungi þorsksins fer niður fyrir meðaltal og þess að loðnustofninn er lítill það er beint samhengi þar á milli við sjáum það líka að síðustu árin við minnkandi loðnustofn hefur fallþungi þorsksins fallið það er ef við getum orðað þetta bara eins og það er í sláturhúsi slátrunarstærð hvers einstaklings hefur lækkað ef við værum að tala um lömb værum við ekki að tala um sautján kíló heldur værum við að tala um fimmtán kíló svo að við setjum það í samhengi við landbúnaðinn þetta segir okkur auðvitað hæstvirtur forseti að þorskurinn hefur ekki fengi nægjanlegt æti á undanförnum árum og það voru löngu komnar fram vísbendingar um það allir íbúar við sjávarsíðuna norðanlands og sjómenn sáu það fyrir nokkrum árum að svartfuglinn hafði ekki nægilegt að éta menn hafa líka séð það í lundastofninum og kríustofninum sjófuglinn hefur ekki haft nægt æti á undanförnum árum en sem betur fer lifnaði sandsílið sem er ein aðalfæða sjófuglanna og líka þorsksins seinni part sumars en mjög seint tveimur mánuðum seinna en hefði verið í venjulegu árferði en þó þannig að sjófuglarnir sumir náðu að koma upp ungum sínum þó að ekki hefði varpið nú verið svipað og á árum áður eins og sagt var þetta gerir það hins vegar að verkum hæstvirtur forseti að ef skyndilokanirnar eru að sýna réttan vöxt í uppvaxandi árgöngum fær hann væntanlega æti af sandsíli og við leggjum til í frjálslynda flokknum að menn spari sér loðnuveiðina og veiði eingöngu loðnuna á komandi verið til manneldis til frystingar til hrognatöku og svo framvegis en spari sér bræðsluveiðarnar það teljum við hæstvirtur forseti að mundi gefa besta raun við að stækka þorskstofninn nú eru fjöldamörg rök sem ég hefði miðað fara yfir í ræðu minni en ég geri það í síðari ræðu hæstvirtur forseti